Frau Präsidentin! Frau Kommissarin, Sie sind zuständig für diese Zeitumstellung bzw. Winter und Sommerzeit. Sie haben gesagt, Sie wollen keinen Flickenteppich in Europa. Das wollen wir ja aber auch nicht wir wollen die Zeitumstellung abschaffen, und zwar einheitlich überall in Europa. Sie wurde mal eingeführt, um Energie zu sparen.

das haben viele Studien ergeben.

Und darum geht es doch ganz genau, das treibt die Menschen um. Es ist sogar negativ fürs Klima, hat man gemerkt, weil die Sonne länger praktisch CO2 Belastung erzeugt, die am Abend ist, und das ist nicht gut fürs Klima nein, das ist so, tatsächlich, lassen Sie mich doch mal ausreden! Ansonsten, was die Gesundheit angeht Viele Menschen leiden darunter. Es gibt nach einer Langzeitstudie in Deutschland von der Angestelltenkrankenkasse 25 mehr Herzinfarkte direkt danach, 15 mehr Krankschreibungen, 12 mehr Depressionen, und es gibt, weil weniger Schlaf normalerweise vorliegt, Konzentrationsmängel, die führen zu schlechteren Leistungen in der Schule und zu mehr Verkehrsunfällen, bei denen morgens vor allen Dingen Kinder und Jugendliche involviert sind.

Das darf doch wohl nicht sein!

Das hat damit zu tun, dass wir alle eine innere Uhr haben, alle Lebewesen das hat zu tun mit dem Sonnenstand zum Beispiel und mit dem Tag Nacht Rhythmus der Erde, und das unterbrechen wir.

Und wir wollen uns darüber hinwegsetzen?

Warum wollen wir da dümmer sein als Herr Putin zum Beispiel?